Aber ich gestehe gleichzeitig Ich bin enttäuscht. In einem stimme ich Ihnen zu, Herr Minister Wer glaubt, mit Zäunen und Stacheldraht die Probleme zu lösen, irrt sich, er behindert nur die eigene Sichtweise.

Das hat man nicht gewagt. Da sind viele Mitgliedstaaten mitverantwortlich. Deswegen ist meine Bitte, jetzt wirklich eindringlich dafür zu sorgen, dass diese Fondslösung funktioniert. Sonst müssen wir sie wieder in Frage stellen. Und bitte, Frau Kommissarin, geben Sie in jeder Sitzung des Haushaltsausschusses einen Bericht, wer, wann und wie viel, ansonsten verlieren wir die Glaubwürdigkeit, und der Humanismus und die Solidarität in der Europäischen Union gehen bankrott.